Un astfel de regulament este cu atât mai util, cu cât Uniunea Europeană nu dispune în prezent de o legislație corespunzătoare în domeniu. Găsesc regretabil faptul că executivul a decis, prin retragerea regulamentului, să ignore dreptul consumatorilor europeni de a identifica produsele care respectă anumite standarde sociale, de mediu și de siguranță, în funcție de țara de proveniență. În final, domnule comisar, aș vrea să vă spun că nu cred că mai multă transparență și o mai bună informare pentru consumatorii europeni înseamnă protecționism.